Dosažený kompromis je třeba brát jako první krok, na který je nutno co nejdříve navázat. Za současného stavu si evropští řidiči v zahraniční připadají beztrestní a většinou i jsou. Přitom podle průzkumu Eurobarometru z června loňského roku je přeshraniční vymáhání předpisů třetí nejvyšší prioritou evropských občanů, pokud jde o bezpečnost na silnicích, a to po zkvalitnění dopravní infrastruktury a vymáhání dopravních předpisů na národní úrovni. Proto velmi podporuji stanovisko zpravodajky, aby Komise v co nejbližší době navrhla harmonizaci v oblasti vymáhání pravidel silničního provozu. Jedině tehdy, pokud nastavíme sankce na evropské úrovni, dosáhneme toho, že pravidla silničního provozu budou platit pro všechny řidiče bez výjimky.

Výměna informací mezi členskými státy může významně pomoci při snižování počtu závažných dopravních nehod.